Nagyon fontosnak tartom az európai szemeszterrel kapcsolatban az Európai Unió azon üzenetét, amelyben azt fejezi ki, hogy csökkenteni kívánja gazdasági szempontból a tagállamok közötti különbséget. De tisztelt képviselőtársaim!

Európai szemeszter ide, európai szemeszter oda, a számok azt mutatják, hogy a gazdagabb és a szegényebb országok közötti különbségek tovább nőttek az elmúlt időszakban. Az én sajnálatos meglátásom az, hogy ezzel kapcsolatban az Európai Unió tiszta és világos stratégiával, elképzeléssel nem rendelkezik. A mi javaslatunk az az, hogy európai szemeszter és kohéziós alapokat mindennel egybevéve, ha valóban csökkenteni akarjuk a gazdagabb és a szegényebb tagországok közötti különbséget, munkahelyeket kell teremteni. Újra kell indítani a termelést a kelet európai és a kelet közép európai országokban. És könyörgöm, ne a bankokat konszolidálják már ezerszerre is!